Wij zullen ook onze strategische coördinatie met de Verenigde Staten en met de NAVO moeten versterken.

Onze energieafhankelijkheid mag niet meer bij Rusland liggen. Wij moeten ook het oostelijk partnerschap versterken en dat niet, zoals wij altijd gedaan hebben, alleen met woorden, maar nu ook met daden en middelen.